virðulegur forseti ég tek hér aftur til máls um þá virðulegu og góðu skýrslu skýrslu rannsóknarnefndar alþingis eða eins og hún heitir fullu nafni aðdragandi og orsök falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og tengdir atburðir sem betur fer er þessi fyrirsögn tengdir atburðir þarna með og skilgreind í lögum um þessa rannsókanrnefnd því að þeir tengdu atburðir hafa leitt ýmislegt í ljós í þessum

hér á blaðsíðu tuttugu og þrjú og tuttugu og fjögur í níunda bindi um krosseigna tengsl og það er kannski rétt að bara sýna þingheimi þessa blaðsíðu hérna að það er verið að vinna í því að setja þetta kort á boli og prenta út og framleiða boli með þessum krosseignartengslum og selja þá þessi kort segja meira en mörg orð nægilega mikið í rauninni til þess að staðfesta að hér var ekkert eðlilegt viðskiptaumhverfi og að það samkeppnisumhverfi sem þarf að vera til staðar í svokölluðum markaðsbúskap í efnahagsmálum var ekki til þó að þessar myndir hér sýni ákveðna punktstöðu um áramótin tvö þúsund og sjö tvö þúsund og átta má engu að síður færa rök fyrir því að íslenskt viðskiptalíf hafi aldrei starfað nema þá að tiltölulega litlum hluta í einhverju sem mætti kalla eðlilegt samkeppnisumhverfi nú vitum við þetta og þá er stóra spurningin hver verður staðan eftir hrun og inn í framtíðina skýrslan sýnir mýmörg dæmi um hvernig staðan var fyrir hrun og það er okkar að ákveða hvernig það verður inn í framtíðina eitt dæmi og það er fjallað ítarlega um í þessari skýrslu er umhverfi fjármálafyrirtækja og peningamarkaðssjóðanna sem áttu að heita sjálfstæð fyrirtæki það var allt saman blekking og það verður að fara fram ítarleg lögreglurannsókn á því hverjum rétt fyrir hrunið var greitt upp í topp úr þessum sjóðum skattborgararnir sitja uppi með vel á annað hundrað milljarða króna skattahlass vegna þessara fjárglæframanna sem stjórnuðu þessum sjóðum og tengsl þeirra stjórnenda við stjórnmálin verður að skoða gaumgæfilega líka hver fengu allt sitt hvers vegna og hvað svo hvernig ætlum við að hafa svona fjármálakerfi í framtíðinni svo eru það tryggingafélögin og bótasjóðir þeirra þar var um að ræða fákeppni í heilum geira hvers tekjur byggðu að stórum hluta á lögboðnum kaupum á þjónustu til dæmis hvað varðar ábyrgðartryggingar á bílum og brunatryggingar heimila hvað verður gert við þetta umhverfi í framtíðinni það skiptir mikið máli það er ekki nóg að hafa eftirávirkandi eftirlit það verður annað hvort að koma á skilyrtu samkeppnisumhverfi með tilteknum lágmarksfjölda fyrirtækja í hverjum geira eða hafa virkt forvarnaeftirlit til dæmis í formi hámarksverðs á lögboðnum tryggingum það er ekki hægt að afhenda fyrirtækjum á silfurfati fjármuni almennings samkvæmt lögum lífeyrissjóðirnir og lögboðinn skyldusparnaður sem byggt hefur þá upp er sama marki brenndur það er ekki ásættanlegt að starfsemi lífeyrissjóðanna verði ekki grandskoðuð eftir að þeir hafa tapað einhvers staðar á bilinu fimm hundruð til sjö hundruð milljörðum af lífeyrissparnaði sjóðfélaga það verður að tryggja að inn í framtíðina verði ekki farið með þetta kerfi óbreytt og að lífeyrissparnaður fólks verði ekki bundinn inn í fyrirframákveðna sjóði það þarf að tryggja að til dæmis hið nýja fjármálaeftirlit gefi út sjálfstætt mat ársfjórðungslega á hversu stöndugir lífeyrissjóðirnir eru og að almenningur fái að færa sparnaðinn sinn á milli sjóða eftir eigin ósk ef sparnaðurinn á að vera lögbundinn hugmyndir háttvirtur þingmaður péturs h blöndals sem hann viðraði hér í morgun um aukið lýðræði í lífeyrissjóðum fara langa leið með að leiðrétta þetta að hluta og það er nauðsynlegt að það verði tekið betur á þessum málum það er hins vegar samkeppnisumhverfið eitt og jafnvel eitt sér ef umhverfið er rétt sem tryggir bestu úrlausn í viðskiptum og takmarkar verulega þörfina fyrir eftirlit við þær fámennisaðstæður sem við búum hins vegar við hérna á íslandi er erfitt að koma á fullkomnu samkeppnisumhverfi í hagkerfinu almennt og ef ekki er til staðar samkeppni í einhverjum geirum atvinnulífsins samkvæmt fyrirframskilgreindum aðstæðum eins og til dæmis lágmarksfjölda fyrirtækja verður að minnsta kosti að aflétta öllum lögboðnum skylduákvæðum sem krefjast þess að almenningur annað hver kaupi ákveðna þjónustu svo sem ábyrgðartryggingar bíla eða leggi sparnað sinn inn í ákveðna skilgreinda sjóði með tilliti til lífeyrissjóðanna og aðkomu verkalýðshreyfingarinnar að stjórnum þeirra sýnist einboðið að sú aðkoma hefur síður en svo tryggt öryggi lífeyrissparnaðarins og að það er þörf á endurskoðun skylduaðild almennings að ákveðnum stéttarfélögum líka ef fyrirkomulagi og starfsemi þeirra verður ekki breytt það er margs að gæta í framtíðinni vegna þessarar skýrslu og það er vonandi að við fáum nægilegt tækifæri til að tjá okkur um hana því að það eru ótal atriði hér sem þarf að taka á